Ich freue mich sehr, Sie hier sehen zu können!

Ich denke aber auch, dass 42 der Bürgerinnen und Bürger die EU Verwaltung für nicht transparent halten, und deswegen gibt es viel zu tun, aber Ihnen noch einmal vielen Dank für Ihre Arbeit, Herr Diamandouros!